Señor presidente, yo creo que el Acuerdo que se somete a votación es un acuerdo interesante porque mejora sensiblemente el mecanismo de la iniciativa ciudadana. En primer lugar, porque favorece que los Estados, inclusive la Comisión Europea, puedan ayudar a los que tienen esta iniciativa. En segundo lugar, porque hay un sistema oficial de recogida de firmas en línea. En tercer lugar, porque se da más tiempo para la recogida de las firmas. En cuarto, porque los Estados miembros pueden modificar sus leyes para que los mayores de dieciséis años puedan votar y puedan apoyar las iniciativas. Y yo, por último, señalaría la importancia de que el Parlamento Europeo organizará un debate sobre este tipo de iniciativas. En mi opinión, la corta vida de la iniciativa ciudadana en Europa necesitaba reformas. Las que se han acordado ahora con la Comisión y el Consejo son buenas, y mi opinión es que esto ayudará a que haya más iniciativas y mejor participación ciudadana a partir de ahora.